Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Schon der EU Beitritt von Rumänien und Bulgarien und die daraus resultierende Freizügigkeit hatten verheerende Auswirkungen für meine Heimat im Ruhrgebiet. Diese Freizügigkeit hat uns Kriminalität, Prostitution, Schwarzarbeit und Sozialbetrug beschert. Gerade dieser Sozialbetrug und diese ausartenden Sozialkosten für die Städte des Ruhrgebiets, die völlig pleite sind, sind verheerend. Das sage nicht nur ich, das sagen die SPD Oberbürgermeister von Duisburg, Gelsenkirchen und Dortmund. Was wir brauchen, ist weniger Freizügigkeit, und nicht mehr Freizügigkeit.